Signor Presidente, signor Alto rappresentante, onorevoli colleghi, il rapporto che il Parlamento si accinge a votare vuole offrire un contributo costruttivo alla revisione del SEAE. Lo fa sulla base di un giudizio su questi primi anni di attività che individua limiti e problemi, ma che allo stesso tempo riconosce i notevoli progressi realizzati in pochi anni. Quando abbiamo contribuito a varare il servizio nel 2010, sapevamo che l'obiettivo di integrare strutture della Commissione e del Consiglio, funzionari dell'Unione e degli Stati membri era una sfida difficile e ambiziosa. Allora il Parlamento rinunciò alla propria richiesta di collocare il servizio nella Commissione per perseguire l'obiettivo di un servizio ampio, in grado di andare dalla politica di sicurezza e difesa comune alla politica per lo sviluppo e al tempo stesso vicino alla Commissione e sottoposto ad un adeguato controllo da parte del Parlamento. Questo obiettivo allora fu raggiunto e abbiamo realizzato un servizio credo di poter dire con competenze più ampie di quanto avrebbe voluto la Commissione, ma più vicino alla Commissione di quanto avrebbe voluto il Consiglio e sottoposto a un controllo del Parlamento maggiore di quanto avrebbero voluto entrambi. Ciò offre all'Unione uno strumento straordinario per realizzare un vero approccio globale alla politica estera, cioè per favorire una sinergia tra i diversi strumenti di cui l'Europa dispone nella sua azione esterna e che sono coerenti con una filosofia di politica estera che assegni un ruolo predominante al cosiddetto soft power cioè al consenso, alla democrazia, ai diritti umani, allo sviluppo dei popoli, senza al tempo stesso a rinunciare agli strumenti militari di gestione della crisi e l'obiettivo di costruire una difesa comune. Le proposte che oggi presentiamo non puntano a stravolgere l'impianto fondamentale definito nel 2010 e anzi ne confermano implicitamente la giustezza. Se mai la nostra relazione si propone di individuare i problemi che non consentono al SEAE di esprimere fino in fondo le proprie potenzialità e individua alcune possibili soluzioni che ci sembrano coerenti con l'indirizzo di fondo scelto nel 2010 e perseguito in questi anni. Non ripeto le proposte già illustrate dal collega Brok, il o i deputy per i quali voglio rassicurare nessuno pensa a parlamentari europei, la razionalizzazione della struttura, il rafforzamento del ruolo di vicepresidente della Commissione svolto dall'Alto rappresentante, l'integrazione delle strutture di gestione crisi, il rafforzamento del ruolo dei capi delegazione, il pieno controllo politico da parte del Parlamento, l'autonomia delle procedure di reclutamento rispetto agli Stati membri. Ci sembrano proposte ragionevoli alcune potranno essere realizzate sulla base della decisione esistente, mentre altre richiederanno la sua revisione, per la quale chiediamo fin d'ora che il Parlamento sia pienamente coinvolto in forme analoghe a quanto avvenuto nel 2010. Sono fiducioso che intorno a queste proposte si svilupperà un dialogo proficuo con Lei Alto rappresentante e che la revisione del servizio esterno doterà l'Unione europea di uno strumento migliore per svolgere una politica estera adeguata alle sue responsabilità e alle sue ambizioni.